Herr Präsident, Herr Kommissar! Das ist ein wichtiger Baustein für eine erfolgreiche Energiewende und für die Erreichung der Klimaziele. Die drei Berichte, über die wir heute diskutieren, sind richtungsweisend für eine nachhaltige Implementierung dieses Pakets. Die konkreten Vorgaben, die wir im Rahmen der Dossiers im Bereich der erneuerbaren Energien, der Energieeffizienz und des Governance Systems der Energieunion verabschieden, werden über Jahrzehnte hinaus, nämlich bis zum Jahr 2050, die Struktur der europäischen Energiewirtschaft, die Struktur vieler Industriezweige, Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung und auch das Verbraucherverhalten maßgeblich prägen.

Und wenn, dann nur mit Investitionen im vierstelligen Milliardenbereich, die zu Lasten der Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen gehen, die das Wirtschaftswachstum hemmen und die Versorgungssicherheit gefährden. Eine aktuelle Studie des BDI belegt dies für die deutsche Industrie. Das knappe Abstimmungsergebnis im ITRE Ausschuss über die Energieeffizienzrichtlinie hat gezeigt, dass es auch in Bezug auf die neuen Klimaziele im Parlament keinen klaren Konsens gibt.

Effizienzzugewinne sind mit Effizienz aber immer schwieriger zu erreichen und daher nicht beliebig steuerbar.

Vielmehr wird das Vertrauen in einen stetigen und berechenbaren Kurs der europäischen Energie und Klimapolitik untergraben.